Frau Präsidentin! Ich möchte zuerst den Kommissar Almunia ermuntern, dass er bei seinem ursprünglichen Vorschlag bleibt 2018. Der war gut begründet. Es waren wirtschaftliche, regionalpolitische, soziale und energiepolitische Gründe, die zu diesem Vorschlag geführt haben. Für mich ist es unverständlich, dass das Kollegium der Kommission klimapolitische Gründe nachgeschoben hat, die überhaupt nicht relevant sind. Meine Vorredner haben darauf hingewiesen Es ist egal, ob man importierte Kohle verfeuert oder selbstgeförderte und subventionierte Kohle. Die Klimabilanz bleibt weitgehend gleich. Sie ist wahrscheinlich bei der importierten Kohle noch weitaus ungünstiger, weil diese Kohle aus Kanada, Australien oder anderen Regionen in der Welt herbeigeschafft werden muss. Deshalb ist die Begründung falsch. Ich möchte dem Kollegen Rapkay dafür danken, dass er in enger Kooperation mit der EVP Fraktion diesen Vorschlag erarbeitet hat. Ich glaube, es handelt sich um eine Ratsverordnung.

Deshalb brauchen wir heute zumindest was unsere Stellungnahme angeht ein breites Votum, damit die Kohle als eine der wichtigsten Energien, die uns in Europa noch zur Verfügung stehen, auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt.

Wir wollen Herrn Almunia ermuntern, dass er die Kommission dazu bewegt, einen neuen Vorschlag 2018 zu unterbreiten, und wir wollen in zwei Punkten den beschlossenen Bericht noch verändern. Das ist zum einen die Frage, in welcher Form die Hilfe degressiv ausgestaltet werden soll. Wir sind der Meinung, dass dies in diesem Achtjahreszeitraum den Mitgliedstaaten überlassen bleiben soll. Der zweite Bereich ist, dass die Verordnung insgesamt im Jahr 2030 auslaufen soll.